frumvarp til laga um breyting á lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri og lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu í umræðunni kom fram vilji til þess að setja hámark á þær greiðslur sem eru greiddar vegna einstakra bifreiða meiri hlutinn leggur til þá breytingu á frumvarpinu að samanlögð endurgreiðsla vörugjalds og virðisaukaskatts geti ekki verið hærri en tvær milljónir króna fyrir hvert ökutæki og leggur til breytingar sem er að finna á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og sex enn fremur kemur þar fram hvaða gestir heimsóttu nefndina háttvirtur þingmaður birkir j jónsson gerir fyrirvara við álitið háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið skrifa háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson gunnar svavarsson birkir j jónsson með fyrirvara lúðvík bergvinsson og rósa guðbjartsdóttir